možnostih, ki odpirajo Moldaviji večjo pot k izmenjavi dobrin, blaga, tudi na nek način delovne sile med Evropsko unijo in Moldavijo.

proevropske sile, ki pa so očitno izgubile zaupanje državljanov. Zdaj velika večina ne podpira več vstopa oziroma poti v Evropsko unijo, in vse to je pravzaprav plod teh, ki so na nek način izdali zaupanje. Že takrat smo govorili o problemih pravosodja, medijske svobode in bančnega sistema, in to se je seveda pokazalo kot usodno, in danes namesto da bi govorili o napredku, govorimo o ljudeh na ulicah in o slabši perspektivi, kot je bila pred enim letom.